Pani Przewodnicząca! Myślę, że fakt, iż przedstawiciele Polski zabierają głos w tej procedurze zgłoszeń z sali, jest takim symptomatycznym znakiem, bo jest takie polskie słowo, ale słowo, które zna cały świat, tym słowem jest solidarność i myślę, że w tym temacie, w którym teraz obradujemy, słowem kluczem powinno być słowo solidarność. Dzisiaj wszyscy jesteśmy z mieszkańcami Tirany, z mieszkańcami Albanii dotkniętej trzęsieniem ziemi. Wczoraj byliśmy z mieszkańcami Wenecji, wcześniej byliśmy z mieszkańcami Szwecji. I tutaj mam też taki osobisty wątek, kiedy na zaproszenie pana europosła Czesława Hoca jako minister spraw wewnętrznych i administracji tutaj w Strasburgu otwierałem wystawę obrazującą właśnie tę polską solidarność, kiedy polscy strażacy pojechali z pomocą do Szwecji. Wydaje się, że powinniśmy też dzisiaj pochylić się nad tymi, którzy w tych sytuacjach ekstremalnych są zawsze u boku obywateli strażakami, policją, służbami medycznymi ich też jako przedstawiciele Parlamentu Europejskiego powinniśmy wspierać.